Dat is wat ik het meest apprecieer, steun van de Turkse bevolking voor dat proces en steun ook van het maatschappelijk middenveld.

Dan, de Franse regering heeft de blokkering van hoofdstuk 22 opgeheven en u, mevrouw Creighton, verwacht dat u dat hoofdstuk in de komende maand nog kunt gaan aanpakken.

Ik denk dat dit positief is. Het is tegen die achtergrond en in het licht van die ontwikkelingen dat wij vandaag de resolutie van het Parlement bespreken, een resolutie die overigens oproept tot het onderhouden en verder ontwikkelen van een constructieve relatie tussen de EU en Turkije, constructief in de context van het onderhandelingsproces.

Heel belangrijk is daarbij de vrijheid van meningsuiting, mediavrijheid, en alle andere fundamentele vrijheden zoals rechten van religieuze gemeenschappen, vrouwen en gender. Wat wetgeving betreft lijkt Turkije dus op de goede weg, maar het is ook een kwestie van mentaliteit, ook bij rechters en aanklagers. Het proces tegen de pianist lijkt de zorg die het Parlement op dat punt heeft, te bevestigen.